Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, cred că Parteneriatul Estic nu poate fi pus la îndoială, este bazat pe un angajament asumat între Uniunea Europeană și țările care fac parte din Parteneriatul Estic și cred că trebuie să ne concentrăm ca la summit ul care urmează, în noiembrie, să vedem cum ne orientăm spre viitor, cum putem să insuflăm o nouă forță de acțiune și să stabilim o viziune politică clară pentru viitorul Parteneriatului Estic ca o politică de lungă durată, să se asigure că rezultatele acestui summit vor constitui o prioritate primă, o bază pentru respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Trebuie și este necesar să verificăm și dacă toate angajamentele deja asumate de statele membre sunt respectate și, sigur, aici s a spus și aș vrea să subliniez și eu nevoia ca Ucraina să revizuiască legea educației pentru că da, sunt cetățeni care trăiesc acolo și nu pot să studieze în limba lor. Însă cred că noi, Uniunea Europeană trebuie să conlucrăm pentru o mobilitate mai mare cu țările partenere, să susținem Moldova, Georgia, Ucraina în aplicarea acordului de liberalizare a vizelor și să luăm măsuri pentru ca mecanismele de suspendare să nu mai fie activate în viitor, în special printr o strânsă cooperare în domeniul poliției și al vămilor.